Kein Politiker wird in diesen Zeiten mehr Geld verlangen, sondern jeder weiß, dass man sparsam und vernünftig mit dem Geld umgehen muss. Wenn Mitgliedstaaten das tun, dann müssen wir als Europäische Union das auch tun. Aber es macht keinen Sinn, wie der Rat ständig neue Aufgaben hierhin zu übertragen und gleichzeitig Sparen zu organisieren.

Wenn man sparsam mit dem Geld umgehen will, dann muss man auch die Frage beantworten Welche Aufgaben stellt man dann in Frage?

Ansonsten kommt man nämlich genau zu dem Punkt, der nicht akzeptabel ist, nämlich dass man immer mehr Aufgaben platziert, gleichzeitig weniger Geld gibt und damit die Europäische Union in eine Verschuldungspolitik treibt. Das kann nicht sein. Ich finde, darauf hat der Präsident eben zu Recht hingewiesen Es kann nicht sein, dass wir dieselben Fehler machen, die Mitgliedstaaten gemacht haben, systematisch uns in die Verschuldung hineinzutreiben, weil wir nicht das nötige Geld haben und gleichzeitig mehr Aufgaben haben.

Aber nur einfach zu sagen, wir reduzieren die Mittel, ist eine relativ einfallslose und intellektuell nicht besonders kluge Antwort. Drittens Wir brauchen dann auch hier eine Debatte und die hat ja auch begonnen über Schwerpunkte.

Aber das heißt nicht einfach nur weniger Geld.